Domnule Președinte, am votat pentru această rezoluție și o să explic de ce. Uniunea Europeană este dependentă de importurile de energie, consumul este în continuă creștere, dar rezervele naturale sunt limitate. Securitatea energetică presupune, în același timp, diversificarea surselor și a rutelor de transport, dar și o interconectare foarte eficientă între statele membre, așa cum se lucrează astăzi prin proiecte cu finanțare europeană la magistralele de gaz dintre România și vecinii ei, Ungaria și Bulgaria. Iată, mi am spus, unde suntem, dar ce mai avem de făcut?

Printr o rețea diversificată a gazelor naturale și multiple rețele de transport, trebuie să atingem exact același scop asigurare de gaz în orice situație și indiferent de situație. Iată de ce am susținut și susțin proiectul Nabucco dar, în paralel, și trecerea spre diversificarea surselor de energie regenerabilă.